Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu w Kiwu czy w całym Kongo jest jakość rządzenia. Bez demokratycznej, sprawiedliwej, uczciwej i skutecznej władzy nie osiągnie się pokoju i sprawiedliwości. Bez odpowiedzialnej władzy bogactwa służą nielicznym, liderzy troszczą się o samych siebie, szkoły są puste, a gwałt staje się codziennością.

Sam byłem obserwatorem podczas wyborów i wszyscy cieszyliśmy się, że po 40 latach w tym wielkim i ważnym kraju odbywają się demokratyczne wybory, ale nasz optymizm okazał się przedwczesny. Trudno nie zadać sobie pytania, dlaczego tak się stało, dlaczego te wybory nie doprowadziły Konga do lepszego życia.